Starea de impunitate din Filipine nu poate continua la nesfârșit, cu atât mai mult cu cât constatăm că prețul impunității constă în noi vieți sacrificate. Asasinatele politice și răpirile rămân un lucru obișnuit în Filipine, iar făptașii sunt încurajați de complicitatea sistemului judiciar corupt. Din păcate, protecția asigurată criminalilor nu funcționează și în cazul jurnaliștilor supuși hărțuirilor și intimidărilor brutale. Este profund îngrijorător faptul că justiția este sacrificată în reglările violente de conturi dintre milițiile private ale clanurilor politice și economice, care condamnă societatea filipineză la sărăcie, corupție și democrație de fațadă. Solicităm autorităților filipineze să acționeze de urgență împotriva acestor metode sângeroase, menite să îi reducă la tăcere pe ceilalți martori din procesul privind masacrul de la Maguindanao.